Voorzitter, de Turkse regering en de Turkse Stichting voor humanitaire hulp en mensenrechten, afgekort IHH, zijn niet weg te denken achter de bloedige confrontatie tussen de Israëlische marine en de zogeheten vrijheidsvloot op maandag 31 mei. Waarom is de Europese Unie, waarom bent u, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, daar zo zwijgzaam over de Turkse verantwoordelijkheid voor deze escalatie van een bewuste politieke provocatie?

Nog één oproep, een positieve.

Zorg voor zijn vrijlating.